Skandaliczne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazujące zdjęcie krzyża we włoskiej szkole i zapłatę 5 tysięcy euro odszkodowania za rzekome straty moralne jednego z uczniów budzą niepokój nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach Unii Europejskiej.

Przypomnę tylko usunięcie odniesienia do chrześcijaństwa w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej. Należy powrócić do pierwotnych idei i koncepcji ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy byli chrześcijańskimi demokratami. Dlatego apeluję do Pana Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o zorganizowanie stosownej debaty zakończonej rezolucją na temat swobody praktyk religijnych w Europie oraz fundamentalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska.